Aux côtés du gouvernement français, elle a su mobiliser les États membres pour que l'Union européenne apporte une contribution active à la stabilisation de la situation.

2014. Enfin, parce que dans ce contexte, la transition politique actuellement en marche est une opération extrêmement périlleuse.